því að ég hafi aðallega dvalið við fortíðina ég veit ekki betur en ég hafi einmitt reynt að brýna fyrir núverandi stjórnarflokkum að taka niðurstöður rannsóknarskýrslunnar til sín og hlusta á gagnrýnisraddir þeirra sem telja efnahagsstefnu alþjóðagjaldeyrissjóðsins ekki vera þá besta sem völ er á fyrir íslenskan almenning auk þess gat ég þess að mér þætti nauðsynlegt að flokkarnir breyttu ekki bara reglum sínum heldur gildum stefnu og starfsháttum ég vonast til þess og vil endurtaka að ég hef þær væntingar að flokkur eins og sjálfstæðisflokkurinn fari í enn frekari naflaskoðun en hann segist hafa farið í nú þegar og endurskoði ekki síst stefnu sína hvað varðar og ég endurtek stóriðjuframkvæmdir og afskiptaleysi af atvinnulífinu og ekki síst þá stefnu að leggja áherslu á vöxt einstakra fyrirtækja frekar en að standa vörð um velferðina í samfélaginu